Lep dober večer vsem skupaj, gospodu ministru. Gospod podpredsednik, pa nas dvanajst poslancev in poslank, več nas ni. Moje poslansko vprašanje v imenu Nacionalne stranke pa tudi v osebnem, sprašujem gospoda ministra za finance, glede te opevane, minimalne plače, ki je bila sprejeta lani. Slovenska nacionalna stranka je tudi podprla ta predlog seveda, kdo bi bil proti dvigu minimalne plače, čeprav smo potem ugotovili, da tudi mi kot tudi Levica večkrat mesec dni naprej nismo videli, kaj se bo zgodilo s to minimalno plačo. Mini minimalna plača za mesečni mesečni bruto prejemek od prvega januarja do dva tisoč, dva tisoč devetnajst do enaintridesetega decembra dva tisoč devetnajst znaša, se pravi osemsto šestinosemdeset cela triinšestdeset bruto. Lestvica do odmeri od dohodnine in olajšave za leto dva devetnajst se pa ni spremenila, ne? To pomeni, da bodo prejemniki minimalne plače in regresa ne bodo deležni, upravičeni najvišjih davčnih olajšav v letu dva tisoč devetnajst. V tem primeru bo največ seveda pridobil proračun Republike Slovenije. Ker so se dohodninski razredi iz leta dva osemnajst ohranili tudi v letu devetnajst, me zanima: Koliko dodatnih prilivov iz naslova dohodnine načrtuje ministrstvo za finance v letu dva tisoč devetnajst? Potem pa drugo vprašanje; zanima me pa: Koliko dodatnih prilivov iz naslova prispevkov socialnih, za socialno varnost, ki jih bodo plačevali, se pravi, delodajalci s načrtuje s Ministrstvo za finance v tem letu dva devetnajst. Prosil bi za številke, kajti vse te opevane zgodbe dviga minimalne plače bodo imeli, bodo imeli samo, plus števci prihodkov državnega proračuna. Hvala.